með þingsályktunartillögu þessari er leitað heimildar alþingis til að staðfesta fyrir íslands hönd ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar númer hundrað fjörutíu og sex tvö þúsund og fimm

með ákvörðuninni eru fjórar gerðir felldar inn í samninginn um er að ræða reglugerð evrópuþingsins og ráðsins e b númer tólf hundruð tuttugu og átta tvö þúsund og þrjú um skilyrði fyrir aðgangi að neti fyrir raforkuviðskipti yfir landamæri tilskipanir evrópuþingsins og ráðsins tvö þúsund og þrjú fimmtíu og fjögur e b frá tuttugasta og sjötta júní tvö þúsund og þrjú um sameiginlegar reglur um innri markaðinn fyrir raforku tvö þúsund og þrjú fimmtíu og fimm e b um sameiginlegar reglur um innri markaðinn fyrir jarðgas ásamt ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar tvö þúsund og þrjú sjö hundruð níutíu og sex e b um að koma á fót evrópskum hópi eftirlitsaðila með rafmagni og gasi gerð er grein fyrir efni ákvörðunarinnar í tillögunni og er hún prentuð sem fylgiskjal með henni ásamt þeim gerðum sem hér um ræðir ákvörðun þessi kallar á lagabreytingar hér á landi og er tekin af sameiginlegu e e s nefndinni með stjórnskipulegum fyrirvara af íslands hálfu gerðirnar sem hér um ræðir mynda svokallaðan orku pakka framkvæmdastjórnar e s b sem samþykktur var í júní tvö þúsund og þrjú markmiðið með setningu þeirra er að skapa sanngjarnar leikreglur varðandi gegnumflutning raforku yfir landamæri og auka þannig samkeppni lagðar eru reglur varðandi skipulag raforku og jarðgasgeirans með því að setja sameiginlegar reglur fyrir framleiðslu flutning dreifingu og sölu á raforku og gasi enn fremur er komið á fót sérstökum hópi sem er framkvæmdastjórninni til ráðgjafar í málum varðandi raforku og gas

sextíu og fimm tvö þúsund og þrjú og þá einna helst varðandi aðskilnað rekstrarþátta dreifiveitna í fimmtándu greinar tilskipunarinnar er að finna undanþáguheimild varðandi kröfur um aðskilnað fyrir orkufyrirtæki sem hafa færri en hundrað þúsund tengda viðskiptavini eða þjónusta lítil einangruð kerfi allar dreifiveitur á íslandi eru undir þessum mörkum unnið er að lagabreytingum og innleiðingu gerðanna í iðnaðar og viðskiptaráðuneytinu ég legg til virðulegi forseti að lokinni þessari umræðu verði tillögu þessari vísað til síðari umræðu og til háttvirtrar utanríkismálanefndar